Señor Presidente, quiero felicitar también al ponente, señor Karas, y al equipo negociador del Parlamento por haber conseguido abordar estos temas, que son los fallos del sistema bancario que han conducido a una crisis pública, costosa y sin precedentes. Era necesario abordar el crecimiento insostenible del crédito y las instituciones con insuficiente calidad y cantidad de capital, proporcionar protección frente a riesgos derivados de actividades complejas y líquidas, así como a exposiciones fuera de balance, fortalecer la gobernanza y crear un sistema de incentivos adecuados. La presente iniciativa es un hito en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el G20 de conseguir un sistema financiero más fuerte que apoye el crecimiento y dé satisfacción a las necesidades de familias y ciudadanos, y actualiza la revisión de las reglas de Basilea III. Es la primera vez que existe un Reglamento para la aplicación uniforme de reglas en la Unión Europea y también una Directiva para mejorar la gobernanza y la supervisión.

Yo creo que apoya un cambio de cultura cuando limita la ratio entre retribuciones fijas y variables, apoya la transparencia al establecer unas normas contables país por país y, al mismo tiempo, introduce flexibilidad y proporcionalidad al favorecer un tratamiento de los riesgos sistémicos y el crédito a las pequeñas empresas. La reforma regulatoria debe continuar.